My, samozrejme, môžme protestovať, namietať, že s bezbrannými ľuďmi sa nemôže nakladať ako s dobytkom, vyháňať ich len tak, pre nič za nič na ulicu a nechávať ich bez akejkoľvek pomoci. Deložovanie chudobných ľudí v Harare je iba drobnou ukážkou spôsobu vládnutia Roberta Mugabeho a jeho komplicov, ktorí sedia ako žaby na prameni na nerastnom bohatstve krajiny, ťažia a bohatnú z tohto bohatstva a ľud svojej krajiny nechávajú umierať hladom.

Naše kroky by mali byť dôraznejšie, ľudia ako Mugabe vedia počúvať len finančné konzekvencie alebo hrubú silu. Myslím si, že my máme v rukách tie finančné možnosti. Treba zvážiť poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci režimom, ktoré sa správajú podobne ako Mugabeho režim a jednoducho hľadať cesty aj sankcií, ktoré by mohli dotlačiť takýchto diktátorov k tomu, aby rešpektovali základné, podotýkam, základné ľudské práva.